Praktykowanie innych religii niż islam jest przestępstwem. Prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej właściwie nie istnieją. To ostatni kraj na świecie, który przyznał prawa wyborcze kobietom dopiero w 2015 r. W Arabii Saudyjskiej kobiety będące ofiarami zbiorowego gwałtu trafiają do więzień. Niepełnoletnie dziewczynki wykorzystuje się jako swoisty środek płatniczy przy regulowaniu długów. Saudyjki same nie mogą wciąż pójść do lekarza, a za nieposłuszeństwo mogą być więzione w tzw. kobiecym pokoju przez całe życie. Ostatnie aresztowania działaczy walczących o prawa kobiet potwierdzają, że proponowane reformy są tak naprawdę tylko i wyłącznie mydleniem oczu.